La nuit suivante, un naufrage près de Lampedusa a fait plusieurs dizaines de victimes d'origine tunisienne. Chaque nouveau naufrage vient alourdir le décompte macabre des milliers de morts qui sont déjà enregistrés en Méditerranée. On est obligé d'interroger la responsabilité de l'Union européenne et ses obligations en matière de sauvetage en mer.

Je demande à la Commission qu'elle propose des lignes directrices, comme la récente décision de la Cour de justice l'exigeait concernant le sauvetage en mer, et que Frontex, qui s'est doté d'une nouvelle stratégie en matière de droits de l'homme, la mette réellement en application pour la sécurité des migrants.